Parce que la question n'est pas de savoir si cette épidémie aura un impact sur notre économie, mais plutôt quelle sera son ampleur. Cette crise du coronavirus va passer tôt ou tard et j'espère avec le moins de victimes possibles. Mais la question clé est de savoir comment l'économie européenne va s'en sortir et dans quelle mesure, au lendemain de cette crise, le budget européen jouera pleinement son rôle de levier d'investissement et de relance de l'économie. Pour aider nos entreprises et nos salariés à passer ce cap difficile, nous devons avoir la prédictibilité, c'est un mot clé dans cette situation de crise. C'est pour cette raison qu'une décision rapide sur le budget, orientée vers l'investissement, vers la création d'emplois, fait partie des éléments indispensables de visibilité pour l'avenir au niveau européen, puisque le budget européen est un élément d'orientation et de prédictibilité. Ce qui se passe à la frontière gréco turque nous montre une fois de plus que notre politique de sécurité des frontières, mais aussi de solidarité, suppose un Frontex avec des ressources, mais aussi avec un budget pour faire de la solidarité une réalité sur le terrain. Les semaines et les mois qui viennent sont déterminants pour prouver que l'Europe post Brexit est capable d'offrir cette stabilité et cette prédictibilité et une